Déjenme decir algunas cosas en cuatro puntos. Han sido muchas las intervenciones no puedo responder ahora a todas y cada una de ellas, pero creo que al fondo de todas ellas se puede responder con cuatro puntos. En primer lugar, coincido plenamente —y lo he dicho muchas veces ante esta Cámara a lo largo de casi seis años como Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios— en la necesidad de reforzar la coordinación en el seno de la Unión Económica y Monetaria y en el seno de la Unión Europea, porque todos los miembros de la Unión que todavía no son miembros de la zona euro —de la Unión Económica y Monetaria en su fase definitiva— lo van a ser, salvo dos que todavía tienen un opt out, aunque yo creo que en los próximos años veremos cómo lo abandonan y también quieren ser miembros de la Unión Económica y Monetaria. Para la coordinación nos falta profundizar y ampliar la vigilancia y las actividades de análisis, de debate y de recomendación basadas en ese análisis y ese debate en materia de política fiscal y de otras políticas macroeconómicas o estructurales. Si recuerdan, en el informe que presenté aquí en nombre de la Comisión en la primera mitad del año 2008, antes del Lehman Brothers sobre los diez primeros años de la Unión Económica y Monetaria, esa era una de las primeras conclusiones y, desde entonces, hemos debatido en la Comisión, en el Eurogrupo y en el Consejo y también aquí, en el Parlamento,

Coincido con quienes de entre ustedes han dicho que no se trata solo de llevar a cabo una política fiscal y presupuestaria conforme a nuestras reglas, sino que hay que ir más allá, porque hay otros desequilibrios que ponen en riesgo el crecimiento, el empleo y la propia situación de las cuentas públicas. Coincido con todos aquellos de entre ustedes que han dicho que, para todo esto, no necesitamos llamar al Fondo Monetario Internacional. Es verdad que todos nuestros países son miembros del Fondo Monetario Internacional, pero lo podemos hacer nosotros y lo debemos hacer nosotros. Si tenemos una coordinación adecuada, si tenemos voluntad política, si utilizamos los instrumentos que nos ofrece el Tratado, si llevamos hasta las últimas consecuencias nuestras declaraciones de intención y nuestros grandes objetivos, tenemos capacidad e instrumentos más que suficientes para hacer la tarea necesaria para afrontar situaciones difíciles como la que estamos afrontando ahora. En el caso de Grecia, me voy a referir —ya me he referido antes en detalle— a dos elementos que han sido objeto de debate. Primero, el señor Verhofstadt —desgraciadamente, ya no nos acompaña— decía que la Comisión intervino tarde. Bueno, yo no sé cuál era la rapidez que en tiempos del señor Verhofstadt se pedía desde su país a la Comisión para actuar en materia presupuestaria, pero le recuerdo que hubo elecciones en Grecia en los primeros días de octubre.

Y no se trataba solo de correcciones estadísticas. En ese enorme deslizamiento del déficit en Grecia, ha habido en buena medida una falta de control absoluta de la política presupuestaria. Eso no es una materia estadística. No le pidan a Eurostat que lo resuelva. Eso es un tema de gestión, de gobierno, que dejó caer los ingresos o no hizo nada cuando los ingresos caían y dejó aumentar los gastos o impulsó hacia arriba los gastos porque se acercaban las elecciones. Dicho claramente eso es lo que sucedió. Además, en relación con los problemas estadísticos y respondiendo al señor Martin —lo ha recordado, me parece, el señor Karas—, al final de 2004, yo, en nombre de la Comisión, propuse al Consejo reforzar las posibilidades de Eurostat para hacer auditorías en los supuestos en que hubiese problemas estadísticos que no se pudieran resolver mediante las notificaciones normales. Eurostat no compila los datos. Eurostat recibe notificaciones de los Estados miembros. Para ver más allá de la autoridad que notifica, Eurostat necesita unos poderes que no tiene y la Comisión pidió esos poderes y el Consejo no se los dio. Y yo le he dicho al Consejo que le vamos a volver a pedir esos poderes mi colega Olli Rehn, a partir de mañana responsable, ya sin más transiciones, de los asuntos económicos y monetarios, tiene la propuesta preparada para que la nueva Comisión la apruebe en su primera reunión formal, una vez que ustedes han tenido la amabilidad de aprobarnos hoy. Después de esa notificación, el Gobierno griego presentó un presupuesto para el 2010, que no había sido presentado antes de las elecciones, y nosotros aprobamos, no solo en la Comisión, sino también en el Eurogrupo y el ECOFIN, el déficit excesivo a la vista de la nueva situación, con recomendaciones que no se podían preparar sin tener en nuestras manos un programa, que es el que elaboró el Gobierno griego y nos envió el 15 de enero.

Es verdad que con una varita mágica se podría haber actuado la noche misma de las elecciones.

No se podría actuar más rápidamente si se quieren resolver los problemas.

Por cierto, entre paréntesis, como algunos de ustedes se han referido a algunas declaraciones que hice al presentar las recomendaciones al programa griego, les pido, en aras de la confianza, que se refieran a lo que yo declaré, no a lo que otros dicen que supuestamente yo he podido decir. Simplemente eso. Y, por último, el Consejo del 11 de febrero, de pasado mañana, al que se ha referido, entre otros, el señor López Garrido, es un Consejo muy importante. Es un Consejo especial porque no tiene muchos papeles encima de la mesa. Es un Consejo con dos contribuciones, del Presidente de la Comisión y del Presidente del Consejo Europeo, y con un debate político abierto, pero en un momento presente extraordinariamente importante, con tensiones en los mercados financieros como no conocíamos dentro de la zona euro desde que se creó la moneda única y con una crisis como no conocíamos desde hace ochenta años y a la cual tenemos que dar una respuesta, no solo en la estrategia de salida, sino en una estrategia de medio plazo para que la década del 2010 sea una década de crecimiento y empleo. Si me dejan decir en un minuto ya mis últimas palabras como Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, ¿qué es lo que me gustaría escuchar a la salida de ese Consejo Europeo? Me gustaría escuchar una exigencia clara a todos y cada uno de los Estados miembros, empezando por Grecia en este caso, sobre el cumplimiento de sus obligaciones, y la puesta en práctica de las medidas a las que se han comprometido como miembros de la Unión Económica y Monetaria, y de las recomendaciones que les envían las autoridades de la Unión Económica y Monetaria. Hay que exigir que todos cumplan y que todos apliquen las normas que nos hemos dado todos. En segundo lugar, me gustaría que se acuerde un compromiso político al máximo nivel, de más coordinación, de mejor coordinación y de fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria como zona económica, no solo como banco central de la zona económica y monetaria,

Dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras, la Unión Económica y Monetaria, la eurozona, tiene que hablar de forma clara, tiene que hablar de forma contundente, tiene que hablar de forma creíble, porque eso refuerza la confianza de nuestros ciudadanos y refuerza la confianza del resto de los ciudadanos de la Unión Europea y del mundo en nuestra moneda y en nuestro proyecto, que no es solo un proyecto económico, pues va más allá. Y, por último, me gustaría que los líderes de Europa digan a las autoridades griegas A cambio de vuestro esfuerzo, ahí va nuestro apoyo. El apoyo no puede ser gratis. Eso crearía las condiciones para futuros desequilibrios y futuras crisis. El apoyo tiene que ser un apoyo claro y tenemos instrumentos para ello, a cambio de un compromiso claro de asunción de las responsabilidades, cada cual las que le corresponden.